45 Millionen Stück davon hat Belgien gekauft, damit sich die Bürger des Landes bei einem Atomunfall besser vor radioaktiver Strahlung schützen können.

Das bröckelnde Kernkraftwerk in Tihange spricht eine andere Sprache fingerdicke Risse im Reaktor, immer mehr Störfälle, kaum Dialog mit den Nachbarstaaten, kein grenzübergreifendes Katastrophenschutzkonzept.

Mit Verlaub, diese Pillen sind ein Beruhigungsmittel für die Tonne. Ich appeliere an die belgische Regierung, gemeinsam mit meinen Freien Wählern in NRW und Rheinland Pfalz, gemeinsam mit Millionen Bürgern im Dreiländereck Schließen Sie Tihange, sofort! Ich appeliere an die Kommission Machen Sie Druck auf die belgische Regierung, im Namen der Sicherheit! Ich appelliere an die deutsche Regierung Schluss mit dem Schweigen!